Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom ter ostalim v dvorani! Veste, pri nas v Prlekiji, pa mislim, da ne samo pri nas v Prlekiji, tudi v Sloveniji kot celoti, velja en rekel: "Ženska pri hiši od štirih vogalov drži po koncu kar tri." In s tem se v celoti in v popolnosti strinjam, tudi če v svoji hiši pogledam, od prilike izgleda tako. Nisem ravno spreten v gospodinjskih opravilih, tu pa tam včasih kaj pomagam, ampak osnovo pri tem pa opravlja seveda partnerica, s katero živim. Je pa res, da smo danes v razpravi, Iva z zelo dobro prepričuje vse poslance, malo pomešali pojme. Eno je gospodinjski dodatek, eno je pa pokojnina, ampak vsi več ali manj vemo, za kaj gre. Ne daj bože, kako bi rekli, da bi jaz osebno nasprotoval temu, da tisti, ki v tej družbi nimajo, da jim ne damo. Ampak moramo iskati ustrezne rešitve, ki bodo sprejemljive. Najbolj ključno je v tej celotni zgodbi, da mi povemo tu bomo dali sto milijonov, tam bomo vzeli sto milijonov. To rešitev še samo moramo najti, in ko bomo imeli to rešitev, potem enostavno in preprosto jaz mislim, da tudi znotraj koalicije ne bo večjih težav. Ne bom zdaj govoril o fiskalnem pravilu, kajti bi hitro lahko nekdo mi očital, da nisem za to rešitev, ne, načelno ne nasprotujem tej rešitvi. Revščina je problem pri kmečkih ženskah, ki so starejše od petinšestdeset let, prav tako je problem pri vseh upokojenkah, ki ostanejo same. To se pravi, ki same živijo. Slovenci smo zelo vezani na svojo bivališče, na svojo hišo in neradi zapuščamo do konca, dokler pač smo, nismo prisiljeni svojega domovanja. Seveda tu ostajajo stroški, običajno dosti starejših žensk, upokojenk živi samih in seveda stroški za vzdrževanje hiše so veliki, ampak se raje odpovejo vsemu drugemu, samo da lahko ostanejo doma. Kmečke ženške, ženske še imajo bistveno večjo vlogo pri celotni zadevi. One običajno delajo štiriinštirideset po nekih statističnih podatkih na kmetiji, potem pa še pomeni, da mora opraviti tudi dela, ki so vezana za gospodinjska dela, ki so vezana za vzdrževanje oziroma pomoč o še ostarelim, če jih imajo še starejše od sebe, in seveda tudi otrokom, vnukom in tako dalje. In seveda na neki način moramo najti ustrezno v prihodnosti, ustrezno rešitev za te ženske. Ne smemo pa temu reči, da je to, da je to pokojnina. To ni pokojnina, ampak iz nekega drugega naslova lahko se zagotavlja ta sredstva, da jim izboljšamo življenjske pogoje. Veste, jaz ocenjujem, saj končni fazi to je zelo všečen predlog in ga, tako tudi razumem in da ne, bom rekel, ne obsojam predlagatelja. Ne obsojam predlagatelja, ker je odprto vprašanje in je všečno, ampak veste, zdaj smo mi v različnem položaju, še posebej mi, naša poslanska skupina, jaz osebno. Predvsem zaradi tega, ker sem zagovornik, da zagotavljamo starejšim dostojno življenje. V tem primeru pa iščem rešitev oziroma razmišljam o tem, kje bomo v vzeli, da bomo tukaj dali. In ko bomo imeli to rešitev, potem jaz mislim, da ne bomo imeli več nobenega problema, da te zadeve tudi ne bi izpeljali. Prej sem omenil dejansko koliko sredstev bi za za to rešitev potrebovali. Nekje sem prišel do podatka, da okrog, osem milijonov, tristo sedem tisoč dvesto evrov na mesec, to se pravi, nekaj manj kot sto milijonov v enem letu. No, če, če sem že omenil vse ta odprta vprašanja, bi na koncu še rad povedal to, da prihajam z območja, kjer je verjetno največ tovrstne populacije. Veste, da je prleški, prekmurski, prekmursko območje ali pa, če hočete, pomursko območje dejansko največ, kmetijskih gospodinjstev. Bilo jih je in jih je in jih še nekaj časa bo, ampak žal ugotavljam tudi sam, da jih je vedno manj. Malo kmečkih dvorišč še je, kjer bi nekje ob robu imeli tudi prostor za odlaganje določenih zadev, ker tudi več živali ni, ne, in to je eno zelo pomembno vprašanje, o katerem bomo mogoče tudi morali večkrat spregovoriti na tej ravni. Ja, dopolnimo zadevo z možnostjo, da zagotovimo denar, potem pa z veseljem sem pripravljen tudi to podpreti. Dokler te rešitve ne bomo imeli, sem pač malo zadržan.